Gleichstellung zwischen Männern und Frauen ist ein ganz wichtiges Thema. Und es ist angesprochen worden Es gibt auch noch sehr viel zu tun. Man denke an das Lohngefälle 16 in der ganzen Europäischen Union zwischen den Gehältern von Männern und Frauen man denke an die Altersarmut von Frauen, man denke an das schwierige Thema Gewalt gegen Frauen.

Aber ich kann das leider nicht, weil vieles in dem Bericht enthalten ist, was nicht meine Auffassung widerspiegelt. Deshalb möchte ich jetzt auch nachdrücklich für die alternative Entschließung unserer Fraktion werben.

Nicht jedes Thema in Europa ist auch ein Thema für Europa. Deshalb kann ich den Bericht nicht unterstützen, sondern hoffe, dass wir auch mit der alternativen Entschließung morgen eine Mehrheit bekommen. Die Europäische Union hat viele Aufgaben und viel Arbeit auch in diesem Bereich.